Hvala za besedo, predsedujoči. Plačevanje davkov prinaša neodvisno za vsako državo tu se lahko verjetno vsi strinjamo. V zadnjih dneh smo obravnavali kar precej predlogov s strani opozicije za zmanjšanje davkov z različnih vidikov, in če bi vse to sprejeli, jaz si ne znam predstavljati vzdržnost proračuna ali bi sploh lahko bil sprejet in to je ta razlog zakaj ne potrjujemo takšnih predlogov. Jasno je, da imajo davčni prihodki številne prednosti. Davki so zanesljivejši in bolj priredljivi vir financiranja kot pomoč in pa posojila. Ta predvidljivost je za vlado, ki se trudi zagotoviti osnovne storitve, kot sta zdravstveno varstvo ali izobrazba velikega pomena. Davki pripomorejo k temu, da se vlade vedejo bolj odgovorno do svojih državljanov. Višji, kot so davčni prihodki neke vlade, bolj so njeni državljani običajno pozorni na to, kako se ti porabijo. Zvišanje davčnih prihodkov torej pripomore k boljšemu vodenju države in spodbuja večjo demokratičnost političnega sistema. Tu bi želel dati okrog te odgovornosti en primer. Kolega mi je razlagal pred leti, ki ima hčerko na Danskem, tam so davki zelo visoki, država pa vemo, da je socialno zelo močna in veliko pripomore k temu. Lepo mi je razložil, od plače morata, se pravi, hčerka in partner, veliko, veliko se da v to socialno blagajno, vendar je rekel, primer. Ko se je rodil otrok, so dobili paket pomoči, med njimi je bil tudi voziček. Ta voziček je služil, da ko so peljali otroka v vrtec, so tisto košaro izvzeli, jo odnesli v vrtec in tam je otrok tudi spal, in ko so prišli po njega, so tudi tako odnesli. To se pravi, koliko prihrankov je lahko možno s temi, pobranimi davki, če se to racionalno izvaja. In v tem parlamentu sem že tudi osebno večkrat opozarjal, da nam nad vseh teh področjih manjkajo racionalni pristopi na različnih področjih, predvsem pa tudi na teh informacijskih sistemih, kjer sem prepričan, da imamo veliko veliko preveč zaposlenih zaradi neracionalnosti takih pristopov. Davčni sistemi določajo, kako je bogastvo razporejeno med bogatimi in revnimi. Pri progresivnih davčnih sistemih bogati plačajo več in revni manj davka, zato so davki pomembno orodje za odpravo gospodarskih in družbenih neenakosti tako v posamezni državi kot po celem svetu. Posledične davčnega izmikanja multinacionalk in pa seveda bežanje v druga okolja - večkrat je bilo to omenjeno z vaše strani, dragi kolegi in kolegice - jaz se s tem ne bi hvalil. Rekel bi samo to, da moramo tudi gledati tudi - tu gre predvsem za domoljubje. To se pravi, spoštovanje v lastno državo. In tu včasih pozabljamo. In s takim zadevami - nekdo beži drugam zaradi tega, ker so davki višji, ker si s tem želimo samostojnosti in, bom rekel, večje kvalitete življenja. S tem se jaz ne bi strinjal. Hvala.